borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er frests við því að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað og sjö um heildartekjur ríkissjóðs af tilteknum skattstofnum árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tólf frá óla birni kárasyni er þess farið á leit við forseta að hann veiti ráðuneytinu frest til tuttugasta og níunda nóvember næstkomandi til að svara fyrirspurninni forseta hefur einnig borist bréf frá mennta og menningarmálaráðuneytinu þar sem óskað er frests við því að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali þrjátíu og sex um lengd námstíma í framhaldsskólum frá svandísi svavarsdóttur er þess farið á leit við forseta að hann veiti ráðuneytinu frest til fjórða nóvember